hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur með síðari breytingu flutningsmenn ásamt þeim sem hér stendur eru háttvirtir þingmenn magnús þór hafsteinsson og háttvirtur þingmaður sigurjón þórðarson þingmenn frjálslynda flokksins þetta mál hefur nú verið flutt hér áður hæstvirtur forseti

og ætla ég þar af leiðandi að reyna að stytta mál mitt því að mönnum ætti nú að vera þetta kunnugt meginefni frumvarpsins kveður á um það að þegar svo hagar til að kjarasamningar við ákveðnar starfsstéttir hafa dregist mánuðum saman skuli þau ákvæði sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir verða virk það er ef kjarasamningar hafa verið lausir lengur en sex mánuði mælir þetta frumvarp fyrir um það upphafshækkun launaliða og önnur atriði sem bæta kjör launþega þegar kjarasamningur kemst á virki þá aftur til helmings þess tíma sem liðinn er án nýs kjarasamnings virka breyting verður að lögum verður felld inn í lög um stéttarfélög og vinnudeilur að sá kjarasamningur sem kemst á eftir að sex mánuðir eru liðnir fær þær hækkanir og þau kjör sem um er samið þar þau virka aftur til þess tíma sem liðinn er sem segir að upphafsákvæði samningsins virka þrjá mánuði aftur í tímann þetta hefði til dæmis komið til greina í kjaradeilum hjá kennurum og vafalaust einhvern tíma hjá opinberum starfsmönnum ef ég man rétt og þetta hefði nokkrum sinnum getað haft áhrif á kjarasamninga sjómanna einkum á fiskiskipum en eins og menn geta séð ef þeir lesa þetta frumvarp þá er hér sérstök tafla á blaðsíðu þrjú fylgiskjal þar sem er yfirlit um kjarasamningagerð fiskimanna og hvernig hún hefur iðulega dregist mánuðum og árum saman án þess að komist hafi á nýr kjarasamningur saman segir efnislega í þessu frumvarpi hæstvirtur forseti að dragist gerð kjarasamnings lengur en sex mánuði um til dæmis tvo mánuði til viðbótar þá bætist einn mánuður aftan við gildistökuákvæðið og samningar gilda þá til þess fjóra mánuði aftur í tímann frá því að samningur kemst á þannig er þetta hugsað að eftir tólf mánuði eða meira með lausa kjarasamninga gildir upphafshækkunin sem um er samið við lausn kjaradeilunnar frá því að samningurinn féll úr gildi það er jafnframt tekið fram að óheimilt sé að semja um annan upphafsgildistíma nema því aðeins að launþegum verði greidd eingreiðsla sem telst jafngild í tekjum þeim afturvirku upphafshækkunum eða áfangahækkunum á liðnum tíma án endurnýjunar kjarasamnings sem lög þessi kveða á um sem sagt eina leiðin til þess að ef mönnum fyndist það mjög snúið að láta samninga virka aftur fyrir sig í tólf mánuði eins og hér er gerð tillaga um ef svo hagar til að ekki hefur komist á kjarasamningur við einhverja stétt innan tólf mánaða er jú heimilt að hverfa frá því að ákvæðin virki aftur fyrir sig sjálfkrafa en þó því aðeins að um það sé samið með sérstakri greiðslu sem sé jafngild því sem menn mundu reikna út að teldist að hefði komið launþeganum til góða ef hann hefði fengið sínar hækkanir þegar kjarasamningurinn féll úr gildi þetta ákvæði er kannski nauðsynlegt að hafa inni í lögunum einkum vegna þess að það kunna jú að vera vandkvæði á því að reikna aftur í tímann launabreytingar og gera þær upp af ýmsum ástæðum

kannski á vinnumarkaði einkum þar sem menn starfa nú á uppgjöri sem er vikulega eða mánaðarlega en það kann að vera að ýmsar ástæður eins og uppgjör á aflahlut og öðru slíku sem geti leitt það af sér að það sé snúið eða aðrar sérstakar greiðslur sem til eiga að koma og menn vilji þá frekar í staðinn fyrir að fara að reikna allt aftur í tímann meta þetta til eingreiðslu og greiða hana en þá verður það auðvitað að gerast með samkomulagi launþega og vinnuveitenda í hverju tilviki þá er það sem sagt heimilt ef um slíkt er að ræða þetta er meginefni þessa frumvarps hæstvirtur forseti og ég tel að með með frumvarpi þessu sé verið að leggja til réttarbót fyrir launþega og það sé verið að kveða á um það að ef launþegar eru kjarasamningslausir mánuðum saman og jafnvel upp í yfir ár þá felist réttarbót launþega í því að honum sem einstaklingi er tryggð leiðrétting á launum í samræmi við það sem samið hefur verið um við önnur launþegasamtök og stéttarfélög eins og ég gat um hér fyrr í máli mínu hefur nokkrum sinnum komið upp svona tilvik þar sem kjarasamningar hafa dregist langtímum saman og er á það bent hér í fylgiskjali eins og ég gat um varðandi sjómannadeilurnar og einnig hygg ég að þetta hefði átt við í nokkrum tilvikum varðandi aðrar kjaradeilur ég gat um það að þetta mál hefur jú áður verið kynnt hér í háttvirtu alþingi og það hefur farið til nefndar og það hefur verið sent út og það hafa komið um það nokkrar umsagnir meðal annars á síðastliðnu ári og með leyfi forseta langar mig til að vitna hér örstutt í niðurstöður af þeim umsögnum nokkrum sem hér hafa borist um þetta mál vélstjórafélag íslands þeir segja í ljósi þess að hér er um verulega réttarbót að ræða sem vélstjórafélag íslands styður er meginniðurstaða

að þeir lýsi eindregnum stuðningi við frumvarpið og síðan benda þeir á að það þyrfti ef til vill að skoða aðra liði sem snúa sérstaklega að kjarasamningum sjómanna og það yrði þá auðvitað gert í nefnd þeir lýsa því yfir að þeir mundu auðvitað koma því á framfæri það er einkum er varðar atkvæðagreiðslur því að svo getur auðvitað hagað til og er það auðvitað samkvæmt vinnulöggjöfinni að þeir hafi orðið að gera samkomulag um það hvernig atkvæðagreiðslum skyldi hagað vegna þess að svo getur hagað til að veiðiferðir samkvæmt kjarasamningum sjómanna geta staðið allt að fjörutíu daga þess vegna þarf að huga að því þegar það er verið að tala um atkvæðagreiðslur og póstatkvæðagreiðslur og svo framvegis og gera þá um það sérstakt samkomulag með þann fyrirvara segja þeir að þessu atriði leiðréttu er um mikið framfaramál að ræða sem leiða ætti til skemmri kjaradeilna en verið hafa við lýði undanfarið segir farmanna og fiskimannasamband íslands bandalag háskólamanna segja b h m styður frumvarpið og áréttar þá skoðun sína að ein vinnulöggjöf gildi í landinu og að félagsmálráðhera fari með mál er varða og svo framvegis

endurnýja kjarasamninga stéttarfélaga aðildarfélaga b h m dróst um marga mánuði við síðustu kjarasamningagerð árin tvö hundruð og tvö þúsund og eitt þar var sýnt fram á að dráttur þessi sparaði ríkissjóði eins komma eitt til einn komma tvo milljarða króna og því ljóst að nauðsynlegt er að tryggja með lögum að vinnuveitendur hafi ekki beinan hag af því að draga endurnýjun kjarasamninga segir í þessu áliti bandalags háskólamanna ég vil einnig geta þess að það komu umsagnir frá así þar sem þeir lýstu því yfir að þær væru nú frekar andvígir því að það væri verið að breyta lögunum með þessum hætti sem hér er lagt til sögðust svo sem efnislega vera sammála málinu en töldu að það þyrfti að semja um það á vinnumarkaði að haga lagabreytingum með þessum hætti ég hafði nú vonast til þess að menn þá gerðu grein fyrir því fyrir nefnd hvernig þeir teldu að ákvæðið þyrfti að líta út svo að það mætti vel við una

og kynningar hér í háttvirtu alþingi og ég vonast til þess að dropinn holi steininn og smátt og smátt nái menn að lagfæra vinnulöggjöfina í þessa veru og vonast til þess að þetta frumvarp sé innlegg í þá niðurstöðu og geri auðvitað ekki neina kröfu til þess að sá texti sem við höfum skrifað hér í frjálslynda flokknum sé sá eini og sanni en lýsi ánægju með að launþegar hafa tekið undir þessa hugsun sem hér er orðuð í þessu fruvmarpi